virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti minni hluta viðskiptanefndar og ég ætla að lesa það hér upp virðulegi forseti með leyfi forseta minni hlutinn átelur hversu skammur tími gafst til að fjalla um málið í þinginu nefndin hafði málið einungis til meðferðar í tvo daga og ljóst er eftir umfjöllunina í nefndinni að um flókið og vandmeðfarið mál er að ræða nefndin fékk gesti á sinn fund og leitaði einnig eftir umsögnum en fáir umsagnaraðilar náðu að senda umsögn þar sem tímafrestur var afar knappur að mati minni hlutans hafa ekki komið fram sannfærandi rök fyrir því að vinna málið í jafnmiklum flýti og gert var helstu rökin sem nefnd hafa verið fyrir flýtimeðferðinni eru launagreiðslur til fyrrverandi starfsmanna tiltekinna fjármálastofnana á uppsagnarfresti minni hlutinn hefur skilning á því sjónarmiði efasemdir hafa komið um að umrædd lagabreyting muni nægja til þess að hægt verði að greiða út launakröfur og því alls óvíst að því markmiði laganna verði náð ef málið hefði komið fyrr inn í þingið og skipulegar hefði verið unnið að því hefði mögulega verið unnt að finna á þessu lausn minni hlutinn lýsti sig tilbúinn að koma að slíkri vinnu og ýmsar hugmyndir voru reifaðar sem ekki náðist að skoða það sem snýr að launagreiðslunum er hins vegar mjög lítill hluti þeirra fjármuna sem um ræðir stærsti hluti umsagnaraðila vöruðu við að samþykkja frumvarpið óbreytt og töldu að það gæti ógnað íslenskum hagsmunum á þessum óvissutímum vegna inngripa í þá slitameðferð sem nú er hafin alþekkt er að uppgjörsmál föllnu bankanna eru mjög viðkvæm bæði innan lands og utan þess vegna er mikilvægt að öll inngrip verði mjög vel ígrunduð og vönduð minni hlutinn leggur ekki mat á það hvort fullyrðingar umsagnaraðila hvað þetta varðar standist til þess var tíminn of skammur virðulegi forseti það skal hins vegar alveg tekið fram að samstarfið í nefndinni hvað þetta mál varðar var með miklum ágætum og má háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir eiga það að hún gerði þetta lipurlega og við funduðum jafnmikið og við gátum frá síðasta miðvikudegi í tengslum við þetta það var hins vegar kallað eftir umsögnum og út af þessum skamma tíma voru alls ekki allir sem við vildum fá umsagnir frá sem gátu komið með þær og aðrir nefndu eðlilega að þeir væru að vinna þessa hluti í miklum flýti það er með þetta mál hins vegar svo að því sé til haga haldið og þau mál sem við höfum rætt hér sem tengjast uppgjörum gömlu bankanna og tengslum við þau mál sem eigum meðal annars í samskiptum við við aðrar þjóðir og stundum deilur að þetta er bara einn angi af því máli það er alveg augljóst að lagasetningin sem var afgreidd í apríl hefur ekki náð því markmiði sem til var ætlast það er alveg ljóst að sú vegferð sem menn fóru í hefur ekki orðið eins og menn lögðu upp með það er í okkar huga alveg skýrt að við erum ekki búin að fá heildarmyndina og þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru í viðskiptanefndinni

þess vegna í okkar huga væri ábyrgðarlítið að greiða þessu atkvæði miðað við þær upplýsingar sem við höfum í tengslum við þetta mál það má vera að meiri hlutinn hafi meiri upplýsingar ég vil virðulegi forseti ekkert fullyrða um það en það er algjörlega ljóst í mínum huga að við þurfum að fá meiri upplýsingar og skýrari mynd af þessu máli öllu saman og við þurfum að fá það mjög hratt

ráðgerðir fundir við fulltrúa annarra þjóða strax í næstu viku ég vil þó taka fram að eftir því sem ég best veit er búið að boða til funda í viðskiptanefnd og efnahags ég skattanefnd um þessi mál og ég vonast til þess að við tökum allan þriðjudaginn þegar þing kemur hérna saman á ný til þess að fara yfir þessi mál því að umfjöllun um þetta mál núna á þessum tveim dögum sem er búin að vera mjög mikil og ég efast um að við hefðum getað fundið fleiri tíma til að funda alla vega ekki mjög marga að hún varpaði ljósi á það að við vorum hér rétt að skoða toppinn af ísjakanum og það vantar mjög mikið af upplýsingum um þetta mál virðulegi forseti það mál sem helst hefur verið nefnt í tengslum við þetta í það minnsta á síðustu metrunum varðar launagreiðslur til ákveðinna starfsmanna á uppsagnarfresti og við erum

en því miður miðað við þær umsagnir sem komu inn er ekki einu sinni ljóst að þessi lagabreyting muni duga til þess að leysa það mál ég vona að það sé rangt ég vona að það verði þó til þess en því verður að halda til haga að þau sjónarmið hafa komið fram það vantaði ekkert upp á það hjá minni hlutanum og að vísu hjá meiri hlutanum líka ég bara þakka fyrir samstarfið hvað varðar þetta mál það var mjög gott að nefndarmenn voru tilbúnir til þess að leggja sig alla fram til þess að leysa úr því máli og öðrum og ekki hægt að halda öðru fram en að menn voru til í að víkja öllu öðru til hliðar til þess að vinna í þessu máli missti ég til dæmis af heimsókn heilbrigðisnefndar til landspítalans sem mér þótti mjög miður því að ég hef mikið dálæti a þeirri stofnun eftir að hafa kynnst henni sem heilbrigðisráðherra og þykir miður að hafa ekki getað hitt fólkið við það tækifæri en það gefast önnur tækifæri til þess að fara yfir málefni þess spítala en það er algjört aukaatriði virðulegi forseti stóra málið er þetta að þetta er enn eitt dæmið um það að að við verðum að fá vandaða umfjöllun um þessi mál við verðum að fá upplýsingar ég treysti því að það verði gert í síðasta lagi á þriðjudaginn og þá förum við vel yfir þau mál því að hér eru gríðarlegir hagsmunir í húfi það var algjörlega ljóst á þeim umsagnaraðilum sem komu fyrir nefndina og sendu inn umsagnir að þeir mátu það svo að hér væri mikið í húfi ég vona að aðvörunarorð umsagnaraðilanna eigi ekki rétt á sér og ég vona að þetta hafi verið óþarfa áhyggjur en virðulegi forseti ég get ekki vitað það miðað við þessa umfjöllun sem við höfum haft og það sem við erum búin að vinna fram til þessa og er það auðvitað miður